Problém se netýká však pouze třetích zemí, ale také Evropy. Omlouvám se, že používám silná slova, ale dětské sňatky považuji za naprosto neakceptovatelnou zvrácenost.

To je zcela nepřijatelné, není přece možné, abychom v EU akceptovali dětská manželství, která jdou zcela proti evropskému právu. Děti patří do škol a ne k plotnám a to je princip, od kterého se na území EU není možné odklonit. Tato praxe musí skončit, pokud se stále chceme považovat za místo s jistým morálním a civilizačním rozměrem. A tato debata by měla zcela konkrétní opatření, která jí zabrání uvnitř EU, připravit do budoucna a já pevně věřím, že tomu tak bude, paní komisařko.